frú forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og aftur ítreka óskir mínar um að nefndinni gangi vel í störfum sínum ég vildi kannski einnig spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að þetta er allt mjög viðkvæmt eins og þingmaðurinn fór vel yfir eru ýmis álitamál sem taka þarf tillit til og nefndarmenn þurfa að gæta sín í hvívetna á því að segja ekki og gera ekki hluti sem gera þá hugsanlega vanhæfa í einhverjum af þeim niðurstöðum og dómum sem þeir munu koma til með að fella hefur háttvirtur þingmaður hann talaði um verklagsreglur eru verklagsreglur einhvern veginn þannig að verða þær birtar getum við séð hvað telst til háttsemi sem þingmenn beri að varast í orðavali og dómum til dæmis hér í ræðum á alþingi er þetta eitthvað sem nefndin hefur